Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich war 1992 in meinen jungen Jahren als Abgeordneter mit in Rio, und ich habe ziemlich genau verfolgt, was wir damals beschlossen haben, und was wir wirklich umgesetzt haben.

dass wir eine grüne Wirtschaft in Europa, aber auch weltweit vorantreiben müssen. Nur, Herr Kommissar, damit müssen wir in Europa anfangen.

Sie haben ja glücklicherweise auch angedeutet, dass wir eine dieser drei Säulen wirklich intensiv bearbeiten. Die Frage der Armut ist vom Kollegen Leinen angesprochen worden.

Das läuft bei uns und weltweit immer noch zu separat.

Ich glaube, wir müssen die Kraft aufbringen, gemeinsam diese Züge parallel auf die Schiene zu setzen, um zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen.

Wenn wir 2050 neun Milliarden Menschen auf dieser Erde haben, dann gibt es überhaupt keine Alternative zu Nachhaltigkeit. Und da liegt auch unsere westeuropäische Chance, nicht nur elegante Technologie zu entwickeln, sondern sie auch weltweit zu verkaufen.

Frau Kommissarin, wenn man eine Wahl gewonnen hat, dann muss man gleich am nächsten Tag für die nächste Wahl kämpfen.

Wir haben immer wieder darüber geredet, dass uns die Strukturen nicht gefallen.

Das ist ja in Europa auch so, und darüber haben wir gerade heute Morgen umfangreich darüber diskutiert. Die Strukturen bei der UNO sind ja ganz nett, aber funktionsuntüchtig. Wir müssen gleich nach dieser Konferenz damit anfangen, die Strukturen zu verändern, und wir müssen uns irgendwann einmal von diesem Einstimmigkeitsprinzip abwenden.